de surveillance des traités à travers ce qu'on appelle les organes de traités, qui sont des groupes d'experts, au nombre de dix, et qui sont les garants de la mise en œuvre des droits reconnus par les traités. Sans eux, et sans la société civile, c'est vrai, MadameAndrikienė, qui devrait être mieux impliquée, ces traités risqueraient de n'être que des chiffons de papier.

Deuxième point, quelques thémes nous semblent également cruciaux les droits de l'enfant, les droits des femmes et des jeunes filles, et l'éradication de la torture dans le monde. Je demande que la torture à l'égard des enfants, de plus en plus répandue, et qui subsiste dans les régions en guerre mais aussi dans des lieux de détention, dans des orphelinats, dans des institutions scolaires, sur l'internet, fasse l'objet d'une attention particulière.

C'est moralement inacceptable et c'est criminel au regard du droit international. Là encore, hélas, la question du financement se pose. L'Union européenne et les États membres doivent continuer à financer et à faire vivre le fonds volontaire pour les victimes de la torture et le fonds spécial établi par le protocole facultatif à la convention contre la torture. Sur les questions des droits LGBT, j'insiste pour que des pressions s'exercent à l'égard de pays comme l'Ouganda et le Nigeria, afin qu'ils retirent les lois discriminantes qu'ils ont promulguées, lesquelles sont de véritables appels à la haine et à la délation. Mais en Russie aussi, on observe une dérive dangereuse.